Viele meiner Vorredner haben sich mit der Frage der Finanz und der Schuldenkrise beschäftigt. Ich möchte zu den Schlussfolgerungen des Rates zum europäischen Pakt zu Einwanderung und Asyl sprechen.

Wenn wir dessen Ziele auf der einen Seite Einwanderung ja, aber so, dass die Menschen, die zu uns kommen, auch Arbeit haben und nicht denen, die hier leben, Arbeit wegnehmen, zweitens Asyl für jene, die es wirklich brauchen, rasch und unbürokratisch zu geben und zum Dritten illegale Einwanderung und Asylmissbrauch nachdrücklich zu verhindern, im Auge haben, dann brauchen wir eine europäische Arbeitsmigrationspolitik, die koordiniert, die aber den Mitgliedstaaten das Recht gibt, gemäß ihren sozialen und integrativen Kapazitäten auch selbst mitzuentscheiden. Wir brauchen ein europäisches Asylpaket, das die Asylgesetze der Länder zusammenführt und die Qualität und Effizienz der Verfahren steigert. Wir brauchen einen effizienteren Schutz der Außengrenzen und damit eine Stärkung von Frontex und das Visa Informationssystem. Wir brauchen eine funktionierende Rückführungspolitik, die die Rückübernahmeabkommen ermöglicht, und wir brauchen Visaerleichterungen, ja, aber nur dann, wenn die Zielsetzungen gegeben sind.